Von der Minderheit erwarte ich, dass sie das Ergebnis respektiert! 27 Völker und das Europäische Parlament haben mehrfach mehrheitlich Ja zur Weiterentwicklung der Europäischen Union gesagt.

Dieses Ja der demokratischen Mehrheit war ein Ja der Vernunft, ein Ja zu einer demokratischeren, transparenteren und bürgernäheren Europäischen Union, ein Ja der proeuropäisch positiv denkenden und handelnden Menschen, ein Ja zur Stärkung der Europäischen Union in der Welt, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir sind noch lange nicht fertig,

Wir haben jetzt einiges zu tun, wir dürfen keine Zeit verlieren. Von der Kommission erwarte ich, dass sie rasch die Reform der Dossiers vorantreibt und die Gespräche mit den Mitgliedstaaten über die Kommissare beginnt.

Wir sagen Nein zu einer Nationalisierung der Europapolitik, nein zu nationalen Volksabstimmungen in europäischen Angelegenheiten, außer beim Beitritt des eigenen Landes!